Ils ont, eux mêmes, souligné à la fois la difficulté de leur tâche et le caractère imparfait de la solution qu'ils préconisaient, solution qui a pourtant recueilli un très large soutien au sein de la commission des affaires constitutionnelles. Leur proposition est, à la fois réaliste et pragmatique.

sièges futurs sur une base objective, de manière équitable, durable, équilibrée, juste et démographique. C'est cela qui est important et ce travail devra être mené dans le cadre d'une réflexion institutionnelle plus globale qui tiendra compte notamment, également, de la délicate question des votes au sein du Conseil.